dan op het ogenblik het geval is.

Dat hebben wij in het verleden ook al gedaan, en wat ik altijd bijzonder belangrijk vind is wat is het vermenigvuldigingseffect geweest van de garanties die wij hebben gegeven aan die Europese Investeringsbank?